Ja, jaz bi samo še enkrat dodala, da na koncu smo res ljudje tisti, ki bistvu smo najbolj odgovorni, da nobena črka v zakonu ne bo, zagotovila vizije nič, in da tudi dokler bo samo eden, umrl na naših cestah, bo to preveč. Zakon je pripravljen, tako kot sem povedala, še zadnja medresorska usklajevanja koalicijska. In jaz verjamem, da bo zelo kmalu lahko, na vaših klopeh, in sem vesela pravzaprav te podpore, ki jo lahko slišim. Želim pa poudariti prav zaradi tega človeškega faktorja, da je agencija, Javna agencija za varnost prometa že okrepila svojo dejavnost. Izvaja pravzaprav devet nacionalnih akcij v štirinajstih terminih preko leta, kjer želi ozaveščati in opozarjati prometne udeležence preko različnih komunikacijskih kanalov in medijev, začnejo že v šolah, osnovnih šolah in v srednjih šolah. Tako da, če se bomo kot družba zavedali in konec koncev odločili in potem ljudi ozaveščali, da je nedopustno, če se v avto usedeš alkoholiziran, tudi pod mejo, ki je v zakonu določena. Skratka, jaz osebno nimam problema tudi s, tudi na tem področju z vizijo nič nič.